Monsieur le Président, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont contribué au débat. Évidemment, nous restons divisés, mais nous le savions dès le départ.

Non, l'objectif que doit atteindre ce cadre climatique et énergétique n'est pas uniquement de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Il n'y a pas que cet objectif là.

Chris Davies sur le fait que nous devons promouvoir une économie à faibles émissions de CO 2 et à un coût faible.

Et croyez vous qu'un seul objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre va répondre à ces défis là? Emploi, nouvelles technologies, innovation? Non, ne vous trompez pas.

Je ne me dis pas qui va dire mieux?